Już 10 lat temu bardzo wysoki przedstawiciel wywiadu rosyjskiego publicznie powiedział, że Gazprom jest narzędziem polityki rosyjskiej.

Dzisiaj jesteśmy świadkami sytuacji, w której Rosja używa negocjacji cenowych w sprawie gazu do dzielenia Unii Europejskiej.

Dywersyfikacja dostaw gazu z jednej strony jest więc bardzo ważna dla obywateli Unii Europejskiej, ale zawarta w tym dokumencie propozycja, by Komisja Europejska była automatycznie zaangażowana w negocjacje z państwami trzecimi, budzi moje poparcie. Do tego potrzebujemy europejskiej solidarności, by kraje, które są słabsze w obliczu rosyjskiej potęgi, mogły liczyć na swoich silniejszych zachodnich partnerów, ergo na Komisję Europejską.